2015. Significa que en algún momento hubo constancia de dónde estaban y quiénes eran, pero lo peor es lo poco que sabemos de lo que ocurre con ellos y lo mucho, triste y grave, que podemos imaginar. Si las personas en busca de asilo son ya vulnerables, los menores, las mujeres y otros colectivos con necesidades especiales nos recuerdan la intensidad de un drama que necesita ya medidas urgentes. La trata de seres humanos, que caza entre personas desesperadas y que se ayuda de nuevas tecnologías para encontrar a sus víctimas, se combate mejor con la cooperación policial y judicial, la definición de un delito específico, una atención especial en los puntos de entrada, con una rápida asignación de tutorías e inserción en programas de integración.